El principal reto del nuevo Presidente será poner fin a la grave situación de crisis económica y social del país, que representa una amenaza concreta para Túnez, pero también para la seguridad de toda el área euromediterránea.

Numerosos factores contribuyen a que los jóvenes se sientan atraídos por las falsas promesas de los extremistas, y uno de ellos podría ser que un tercio de la población total de Túnez en edad de trabajar no tiene hoy empleo. En este contexto, las protestas de los jóvenes en Túnez son una alarma que Europa tiene que escuchar. Tenemos que poner en marcha medidas concretas para que la Unión pueda apoyar al país, con políticas dirigidas a los jóvenes para integrarlos en el mercado de trabajo y ayudarlos a planificar sus carreras, e invertir en nuevas empresas, y promover la participación de la mujer en la fuerza laboral del país.